Es hat einmal Schlagzeilen gegeben, dass eine Ladung voller Turnschuhe Inseln erreichte und die Bewohner dieser Inseln durchaus erfreut darüber waren.

Zum einen hat man gemerkt, es gibt zwar EU Vorschriften, wie man die Ladung sichern sollte, das heißt, wir brauchen keine neue Regeln, Frau Kommissarin, da haben Sie schon Recht, es ist aber so, dass zwar alle Schiffe das Handbuch dabei haben, wo das drin steht, aber nur 46 die Ladung entsprechend befestigt haben.

Dann ist ein weiterer Grund, dass auch eine ganze Reihe von Schiffsmannschaften beim Kurzstreckenseeverkehr vor dem Ziel schon die Ladung entsichern, um schneller entladen zu können. Stapelfehler können die Ursache sein, genauso wie eine Ausrüstung, die alt oder beschädigt ist.

Und diese 15 sind natürlich auch eine große Gefahr für andere Schiffe oder auch für Plattformen und für die Umwelt. Das heißt, wir müssen tatsächlich untersuchen, wenn Unfälle auf dem Meer passieren, inwieweit Container beteiligt sind.

Dann sollte man regelmäßige Inspektionen durchführen.

Wir müssen sofort agieren, weil das einfach nicht so weitergehen darf.